Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il y a un grand absent aujourd'hui, c'est M.

Nous ne préparons pas une réunion du Conseil, nous préparons une réunion du Conseil européen.

Van Rompuy est en train de rater une alliance politique avec le Parlement car il fait, vis à vis de tout, le service minimum. Je voudrais, Monsieur le Président de la Commission européenne, vous demander ce qui vous fait dire que cette stratégie UE 2020 va marcher alors que la stratégie de Lisbonne a échoué. Nous sommes d'accord sur les ambitions et les objectifs, mais les moyens n'y sont pas. Alors, nous vous faisons des propositions. Nous pensons que le moment est venu de faire une alliance financière, politique et économique avec les États membres sur le fonctionnement et sur l'investissement. Sur le fonctionnement nous devons avoir, avec les États membres, une politique de coordination des dépenses publiques liées aux affaires européennes la défense vingt sept armées, pas d'ennemis l'énergie, la recherche, aucune cohérence un marché intérieur, vingt sept régulateurs nationaux, pas d'ambition vingt sept diplomaties et des centaines d'immeubles à l'étranger une douane et vingt sept administrations douanières. Sur l'investissement, maintenant l'Union n'investit pas assez.

Les États membres doivent monter au capital de la Banque européenne d'investissement pour un montant de 230 milliards d'euros et nous devons prélever sur notre budget environ 30 milliards pour l'affecter à une section d'investissement de l'Union européenne. Le moment est venu d'avoir, avec les parlements nationaux, le printemps budgétaire européen pour avoir un débat économique et financier à l'échelle du continent.